Správu som podporila, pretože bezpečnosť je základnou požiadavkou leteckej dopravy. Jej zabezpečenie závisí od množstva technických noriem a neustálej kontroly. Na jednej strane ide o samotnú leteckú techniku, na druhej strane o bezpečnosť leteckej prevádzky.

Posilnenie právomoci Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva by malo pomôcť tomu, aby sa občania EÚ mohli aj do budúcnosti plne spoľahnúť na to, že ich lietadlo dorazí do cieľa v poriadku.